hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum frá meiri hluta landbúnaðarnefndar nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund ólaf friðriksson og atla má ingólfsson frá landbúnaðarráðuneyti jóhannes sigfússon jóhönnu pálmadóttur fanneyju ólöfu lárusdóttur og björn elíson frá landssamtökum sauðfjárbænda gunnar sæmundsson frá bændasamtökum íslands jóhannes gunnarsson og ólaf klemensson frá neytendasamtökunum og stefán úlfarsson frá así þá hefur nefndinni borist umsögn frá samtökum verslunar og þjónustu frumvarp þetta er samið á grundvelli samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktar milli ríkis og bændasamtaka íslands

framþróun innan sauðfjárræktar stuðla að sjálfbærri nýtingu tryggja jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar bæta afkomu sauðfjárbænda og styrkja landsbyggðina gildistími er til sex ára frá fyrsta janúar tvö þúsund og átta í samningnum er gerð grein fyrir því hvernig heildarframlög ríkisins til sauðfjárbænda skuli skiptast milli mismunandi flokka það er

bændasamtök íslands munu hafa umsjón með ráðstöfun á hluta þessa fjár og setja sér verklagsreglur um úthlutun greiðslna sem landbúnaðarráðherra staðfestir heildarframlög ríkisins munu lækka ár frá ári út samningstímann það er munu fara úr þrjú þúsund þrjú hundruð fjörutíu og átta milljónir króna á ári í upphafi og verða á lokaári samningsins þrjú þúsund hundrað níutíu og sjö milljónir króna samningurinn gerir ráð fyrir að reglur um greiðslumark og aðilaskipti að því haldist óbreyttar skráð greiðslumark er ákveðið viðmið sem veitir handhafa rétt til beingreiðslna úr ríkissjóði í réttu hlutfalli við tiltekinn fjölda ærgilda greiðslumarkið er bundið við lögbýli og er framsal þess milli lögbýla heimilt að nánar tilgreindum skilyrðum lagt er til að jöfnunargreiðslur verði framvegis umreiknaðar í greiðslumark og mun heildargreiðslumark því aukast í samræmi við það og verða þrjú hundruð sextíu og átta þúsund fjögur hundruð fimmtíu og sjö ærgildi heildarbeingreiðslur á ári munu að öðru leyti skiptast hlutfallslega eins milli lögbýla og á árinu tvö þúsund og sjö álagsgreiðslur vegna gæðastýringar munu aukast og greiðslur vegna ullarframleiðslu haldast óbreyttar sem lýsir áframhaldandi áherslu samningsaðila á ullargæði aukin áhersla verður lögð á markaðsstarf sauðfjárbænda en þó munu framlög til þessa flokks að meðtöldu birgðahaldi lækka á samningstímanum framlög til nýliðunar hafa ekki verið útfærð af framangreindu leiðir að hlutfall samningsfjárhæðar sem greitt er beint til bænda hækkar á samningstímanum og þá er í samningnum að finna sérstakt ákvæði um búskaparlok sem felur í sér að bændur sem orðnir eru sextíu og fjögurra ára eiga þess kost að láta af framleiðslu en halda óskertum beingreiðslum í samningnum er gengið út frá því að hvor samningsaðili geti óskað eftir viðræðum um endurskoðun á einstökum atriðum samningsins og einnig er fyrirvari gerður um endurskoðun ef forsendur breytast í kjölfar samningaviðræðna alþjóðaviðskiptastofnunarinnar þrátt fyrir að frumvarp þetta sé samið á grundvelli samnings um skilyrði sauðfjárræktar er í því einnig að finna nokkrar breytingar á ákvæðum laganna sem ekki leiðir beint af efni samningsins samanber til dæmis sextándu og tuttugasta og aðra grein frumvarpsins hins vegar ber að geta þess að í tengslum við afnám útflutningsskyldu er lagt til í tuttugasta og fyrstu grein að samningsskylda bændasamtaka íslands og sláturleyfishafa um verkaskiptingu við slátrun og verkun sauðfjár og stórgripaafurða til sölu á erlendum markaði verði felld brott við umfjöllun nefndarinnar hefur komið fram að veigamesta breytingin og sú sem mestur styr hefur staðið um varðar afnám útflutningsskyldu kindakjöts frá fyrsta júní tvö þúsund og níu bændasamtökin hafa lýst yfir þeirri skoðun sinni að þrátt fyrir að samkomulag hafi tekist um þetta umdeilda atriði hafi ekki staðið til að leggja fram lagabreytingu þessa efnis fyrr en á hausti komanda að öðru leyti eru samningsaðilar á einu máli um að nýi samningurinn sé gegnsærri en gildandi samningur sem jafnframt á að leiða til þess að lagatextinn verði skýrari því til stuðnings má benda á þær greinar frumvarpsins sem varða breytingar á fyrirkomulagi gæðastýringar meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt jón bjarnason og gunnar örlygsson skrifa undir álitið með fyrirvara jón áskilur sér jafnframt rétt til að koma fram með eða styðja breytingartillögu einar már sigurðarson var fjarverandi við afgreiðslu málsins magnús þór hafsteinsson sat fundi nefndarinnar sem

þessu með fyrirvara